Elle accueille volontairement, et avec des dépenses qui sont justifiées devant nos concitoyens, des institutions européennes parlementaires et ceci est soutenu par ses habitants, qui votent également aux élections européennes.

Les immeubles à Bruxelles ont été construits sur décision du Parlement européen. Les immeubles à Luxembourg ont été construits sur décision du Parlement européen.

Et comment expliquer que cette ville soit systématiquement attaquée comme elle l'est ici? Je demande que l'on prenne en compte le coût d'image que cela représente, ainsi que le coût pour cette institution qui se livre à de telles attaques!